În primul rând, vreau să îl felicit pe colegul nostru Díaz de Mera pentru raportul întocmit. Sunt sigur că mâine acesta va fi votat probabil cu unanimitate de voturi. Aș dori însă să mă refer la modul în care Comisia înțelege să susțină principiul reciprocității în relațiile Uniunii Europene cu țările terțe. Taiwanul va beneficia de scutirea de viză pe întreg teritoriul Uniunii Europene și va ridica obligativitatea deținerii de viză și pentru România, Bulgaria și Cipru. Acesta este un lucru bun. În schimb, Statele Unite, care beneficiază de scutire totală de viză pe teritoriul Uniunii Europene, refuză acordarea reciprocității pentru România, Bulgaria, Polonia și Cipru și, mai mult, au mai introdus și o taxă de intrare pentru toți cetățenii Uniunii în fapt, o viză mascată. În baza principiului reciprocității și al solidarității între statele membre, Comisia trebuie să treacă de la postura pasivă de constatare a unei stări de fapt la un rol activ în acest proces de stabilire a deplinei reciprocități a scutirii de vize pentru toate statele membre. Atât timp cât negocierea tratatelor privind vizele este de competența exclusivă a Uniunii, și nu a statelor membre, Comisia trebuie să ia toate măsurile pentru rezolvarea acestor situații